La contaminación nuclear no entiende de fronteras, afecta a todas y, por eso, debemos tener este debate. Parece que no aprendemos de nuestros errores en ningún sitio, cuando Bielorrusia está construyendo una nueva central nuclear sin llevar a cabo las pruebas de resistencia previstas junto a la Comisión Europea ni las evaluaciones de impacto necesarias. La Comisión haría bien en invitar a Bielorrusia a que no avance por un camino cuyos riesgos ya conoce y ya ha sufrido, pero debe, sobre todo, contribuir a un cambio radical en el modelo energético aquí, en la Unión Europea. La mitad de la energía nuclear del mundo se produce en Europa. Tenemos tecnología y recursos suficientes para cambiar este modelo y, también, ejemplos como el de Alemania, que ya lo está haciendo. Es hora de que otros países también lo hagan y de que la Comisión empuje a los Estados miembros a este camino. Empecemos por dar ejemplo. Comencemos por desmantelar las centrales que ya han superado su periodo de vida y son un peligro en potencia, como Garoña y Almaraz en España, y que suponen un peligro potencial para nuestras vidas y para la Tierra.